páls jóhanns pálssonar og þorsteins sæmundssonar mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um velferð dýra númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og þrettán fyrsta grein fyrstu málsgreinar þrettándu greinar laganna orðast svo starfsemi samkvæmt lögum þessum skal háð reglulegu opinberu eftirliti af hálfu matvælastofnunar umfang og tíðni eftirlits skal byggt á áhættuflokkun önnur grein lög þessi öðlast þegar gildi með frumvarpinu er lögð

opinbert eftirlit af hálfu matvælastofnunar kveðið var á um að leyfisskyld starfsemi væri háð reglulegu opinberu eftirliti af hálfu stofnunarinnar en umfang þess og tíðni byggðist á áhættuflokkun þáverandi atvinnuveganefnd lagði til breytingu á ákvæðinu þar sem kveðið var á um tiltekið lágmark eftirlitsheimsókna þannig að yrðu ekki sjaldnar en annað hvert ár flutningsmenn leggja til að fallið verði frá því að mæla fyrir um svo tíðar eftirlitsheimsóknir og að ákvæðinu verði breytt í fyrra horf eftirlitið og umfang þess verði því byggt á áhættuflokkun flutningsmenn telja

upplýsingum frá búfjáreigendum sé skilað með fullnægjandi hætti eða ekki virðulegi forseti þetta hlaut þó nokkra umræðu á síðasta þingi hundrað fertugasta og fyrsta þingi þegar málið var afgreitt niðurstaðan þá var að mæla fyrir um svo strangt eftirlit eins og raun ber vitni í þeirri löggjöf eftir að hafa skoðað málið hafa þessir háttvirtu þingmenn orðið sammála um það að það sé tilefni til þess að draga úr því það hefur komið fram ákveðið kostnaðarmat sem sýnir okkur það að þetta yrði mjög kostnaðarsamt og þessi kostnaður lendir auðvitað á þeim sem stunda búfjárhald fyrst og fremst og getur numið milljónum króna á ári sem betur fer er það nú þannig í okkar samfélagi að flestir sem stunda búrekstur gera það með miklum sóma og eru með hlutina í lagi á sínum búum það er mat nefndarmanna að það sé ástæðulaust að vera með svo strangt eftirlit á stöðum þar sem ekkert hefur komið fram þess vegna er hér lagt til að þetta verði byggt á áhættuflokkun það fer þá eftir starfsemi og það fer þá eftir því hvernig reynslan er þetta hefur ekkert með það að gera að draga úr skyldum matvælastofnunar til þess að hafa eftirlitið eða að taka á móti ábendingum eða kærum það breytist ekkert við þetta en það er reynt að draga úr þessu umfangi og er svona í samræmi getum við sagt við þau markmið að vera ekki að ýta óþarfa eftirliti að íslensku atvinnulífi og íþyngja því með tilheyrandi kostnaði sem síðan lendir á neytendum að lokum virðulegi forseti ég legg til að þetta frumvarp gangi til háttvirtrar atvinnuveganefndar að lokinni þessari umræðu